Wir haben ja lange um diese Finanztransaktionssteuer gerungen, und die Kommission hat einen Vorschlag auf der Grundlage der verstärkten Zusammenarbeit gemacht.

Es handelt sich dabei um eine Ratsverordnung, das heißt also Ein Teil der Forderungen, die wir heute zu Recht erheben, muss vom Rat akzeptiert werden.

im Hinblick auf die delegierten Rechtsakte, die die konkrete Umsetzung betreffen. Es wird nie so sein, dass der Rat einer Beteiligung des Parlaments bei delegierten Rechtsakten zustimmt, bei denen der eigentliche Rechtsakt ausschließlich in seine Kompetenz fällt. Bei allem Kompromiss, der gefunden wurde und ich möchte Frau Podimata und insbesondere unserem Sprecher Othmar Karas danken, dass sie die Ausnahmewünsche, die berechtigten Ausnahmen, die niedrigen Steuersätze, die Übergangsfristen eingebracht haben liegt es jetzt an der Kommission, vor allen Dingen aber am Rat, die Parlamentsforderungen umzusetzen.

Die Ideallösung ist natürlich nicht eine Lösung für elf Mitgliedstaaten, noch nicht einmal für die gesamte Union, sondern die eigentliche wirkliche Ideallösung muss in der Europäischen Union unter Einschluss von Großbritannien stattfinden und weltweit natürlich unter Einschluss der anderen großen Finanzmärkte. Das ist das Problem, das wir nicht lösen können. Aber meine Unterstützung werden Sie trotz der Bedenken, die geäußert wurden, haben, weil wir viele Ausnahmen beschlossen haben.